Il potere è gestito con fermezza da un partito unico che sopprime tutte le libertà individuali e collettive. La libertà d'associazione, d'assemblea, d'espressione sono tutte sistematicamente violate la tortura è diffusa e il governo fa ricorso al lavoro forzato per la produzione di beni destinati all'esportazione. E l'Europa cosa fa? Decide di premiare questo campione di democrazia, firmandoci un accordo di libero scambio.